Ja, gospod podpredsednik Tanko, hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi, lep pozdrav vsem. najprej bom začel z vprašanjem, kaj pravzaprav je proračun, ne. Jaz menim, da je to neki temelj vsake države, vsake mednarodne organizacije, navsezadnje vsakega podjetja, vsake družine in pa tudi vsakega posameznika. Zdaj, prihodki tega državnega proračuna, ki je pred vami, namreč zdaj zgolj debatiramo o letu dva tisoč dvajset, kasneje bomo še o letu dva tisoč enaindvajset, so načrtovani prihodki deset cela dvainosemdeset milijarde, odhodki pa pred deset cela petintrideset milijarde evrov, kar pomeni približno pol milijarde proračunskega presežka. In jaz osebno menim, da ta proračun nudi razvojno in socialno naravnanost, pri čemer je Vlada sledila svojim prioritetam, ki jih je podalo na začetku, in to so predvsem zdravstvo, znanost, gospodarstvo in pa obrambno- varnostni sistem, ne. Zdaj, tisti, ki v tem državnem zboru tako radi poudarjajo, kako je proračun nesocialen in slabo razvojno naravnan, pač živijo bodisi v svojem svetu ali pa ne razumejo koncepta sociale in pa razvoja. namreč, poglejte. Za socialne transferje bo porabljenih sto petinpetdeset milijonov evrov več kot lani. To je sicer dobro, ampak, spoštovani, živimo v obdobju konjunkture, zaposlenost je relativno brezposelnost je relativno nizka, imamo pa bistveno več ljudi na socialni pomoči. Tukaj se jaz vprašam, kje težava? zvišala se je minimalna plača. Ohranil se je za trideset odstotkov višji znesek denarne socialne pomoči. tako, da pač proračun je socialno naravnan, ne. Zdaj, če gremo še naprej v odpravo varčevalnih ukrepov na področju družinske politike. Očetovsko in starševsko nadomestilo je znova stoprocentno. Dodatek za veliko družino po novem prejemajo vse družine. Materinsko nadomestilo je neomejeno . Starševstvo se je zvišalo na dva cela petkratnik povprečno plače, višji otroški dodatek, znižan je bil cenzus za pridobitev dodatne štipendije. To sem že takrat v stališču, ko sem ga imel, poudaril, da govorimo o osem tisoč petsto dodatnih štipendijah . In, glede razvojne naravnanosti, ja, proračun sledi razvojnim politikam, kot rečeno pa so v ospredju te ključne prioritete, ki si jih je pač Vlada zadala. Zdaj, v tem splošnem delu naj povem še, kam grejo sredstva. Največ sredstev se med vsemi politikami namenja ravno za področje izobraževanja. Jaz še vedno menim, da je izobraževanje ena ključnih, če ne najpomembnejših vidikov države . Namreč, dejstvo, kako bomo vzgajali naše otroke in naše prihodnje generacije je nekako odraz tistega, kako bo družba živela v prihodnosti. in tja gre osemnajst procentov vseh proračunskih odhodkov, ne. To je s ciljem zagotovljeno dostopne in kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse. In tako kot je rekla kolegica Divjak Mirnikova, pač v Sloveniji navsezadnje je šolstvo več ali manj brezplačno. v redkokateri evropski državi, ali pa če gremo čez morje, je temu tako. večinoma študentje in pa starši jemljejo ogromne kredite, zato da se lahko otroci kvalitetno izšolajo in potem tudi relativno dobro živijo. Vendar to odplačujejo kar, kar, kar nekaj let. v letu dva tisoč dvajset je tako med vsemi politikami v primerjavi z rebalansom, če gledamo, se pravi dva devetnajst, največ sedemnajst procentov povečujejo sredstva za znanost in informacijsko družbo. Teh bo v naslednjih dveh letih skoraj za šeststo milijonov evrov več. In po osem cela tri odstotnem povečanju dva devetnajst se za dodatne tri odstotke, v primerjavi s sprejetim rebalansom, povečuje tudi sredstva za politiko prometa in prometne infrastrukture na sto petinšestdeset milijonov evrov. Tukaj se bo več kot dve tretjini namenilo financiranju železniškega prometa in infrastrukture, tukaj pa v enem delu se vsekakor strinjam s kolegi iz Levice, da smo premalo vseh teh letih vlagali v razvoj železniške infrastrukture , to sem poudaril tudi na odborih, in da bo tukaj potrebno narediti več. Zdaj, zelo rado se govori, ne, o tem fiskalnem okviru, a ne. Pač to smo sprejeli in tega se moramo držati, a ne, in ta proračun se tega drži, to je Fiskalni svet tudi povedal. Ne. Ampak, poleg tega so zraven še zakonske obveznosti, ki jih moramo, pač pokriti poravnanje prejetih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v dva dvajset in pol še v dva enaindvajset. zagotavljati moramo ustrezno višino sredstev Evropske unije in te pripadajoče slovenske udeležbe z veljavnim izvedbenim načrtom OPE programa z izvajanjem kohezijske politike in še številne druge, ne. In, kot sem prej rekel, z vsem tem, ne, verjamem, da bi lahko v določenih segmentih storili več, vedno se da lahko več, jaz vedno pravim, da če se da oziroma če se hoče, se tudi da. samo neko voljo je treba za to pokazati. A vendar imamo pred nami proračun, ki razpolaga sredstvi pač, ki so omejena. res je, da so rekordna, še vedno so omejena. Denarja je tolikor, kolikor ga je, in pa če nekomu nekaj daš več, moraš od nekje vzeti. To je čisto en tak preprost izračun in vseh teh letih samostojne Slovenije se pa pač pri tem vedno zatakne, a ne, ker želje so vedno večje od realnega stanja, in to se je pokazalo tudi zdaj, ko so bile ob rekordnem proračunu želje še skoraj za milijardo zraven . Tako, da še enkrat. Petindevetdeset odstotkov proračuna je skoraj fiksnega in zakonsko določenega v zakonodajo, ki je bila sprejeta v preteklih mandatih, in je nekaj tudi v tem. če grem mogoče še na številke, no, zdaj glede na rebalans dva devetnajst se bo v proračunu za dva dvajset, kot sem rekel, za znanost in informacijsko družbo za šestinpetdeset cela osem milijona povečal. Za izobraževanje, šport za štiriinpetdeset cela en milijon evra. Obrambe in zaščita za triinštirideset cela tri milijona evra. Socialna varnost skoraj trideset milijonov evrov, natančno devetindvajset cela osem. Promet, infrastruktura petindvajset cela tri milijona in pa notranje zadeve in varnost šestnajst cela pet milijona, a ne. In s tem proračunom, ki ga imamo pred sabo , pa bom zdaj mogoče govoril samo o letu dva dvajset, ki ga bom razdelil potem še na sektorje, po odborih, katerih pokrivam, to so Ministrstvo za notranje zadeve, zunanje zadeve in pa javno upravo, ne. Predvsem znižujemo javni dolg. Povprečno letno za štiri do štiri cela pet odstotne točke, spoštovani, in končni cilja šestdeset procentov BDP, kar je cilj Maastrichtske pogodbe, in tukaj pač bomo postali ena redkih držav, ki temu zadostuje. Jaz samo povem, da naša soseda Italija je zadolžena sto dvaintrideset cela dva procenta, Belgija sto dva procenta, Francija, kot ena vodilnih evropskih držav, osemindvajset cela štiri procenta. In to , da pademo v to ta zmanjšani javni dolg in neke pogoje, katerih Evropska unija načrtovala, je zame vsekakor dober pokazatelj, da smo nekako na ustrezni poti . Res pa je, da nas ta trenutek rešuje ugodna gospodarska rast oziroma rešuje, nudi dober položaj za proračun. Lani je bila ta štiri cela en procentna, čuti pa se neko manjše ohlajanje sploh pri nas , ki je nekako zelo zaenkrat še nižje kot drugje v Evropi, in je ta je UMAR to jesensko napoved s tem tudi znižal in nanjo je tudi Ministrstvo za finance odgovorilo. Zdaj, če se dotaknem Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvu za notranje zadeve proračun v letu dva tisoč dvajset namenja štiristo osem cela devet milijona evrov, kar je glede na rebalans trinajst cela dva milijona evra več. tukaj gre spet neki večji delež tako kot pri vseh resorjih za plače. urejanju sistema in podporne dejavnosti štiriindvajset cela štiri milijone evrov, seveda gre , neki določen delež področju migracij in mednarodni zaščiti, tega je v predlogu proračuna za dva tisoč dvajset namenjenih tri cela ena milijona evrov. večji delež pa seveda gre policiji. Tukaj je delež tristo osemdeset milijonov evrov in tudi tukaj je zaznati povečanje in jaz vsekakor menim , da je dobro opremljena in kvalitetno delujoča varnostna struktura države, torej, če smo zdaj pri Ministrstvu za notranje zadeve , policije, vsekakor ključno. No, pa da se morda navežem na, kaj se bo tukaj dogajalo. stroški za opremljanje so v teh povišanjih namenjeni, tudi gre predvsem za nabavo novih policijskih uniform, drugih delov, ki jih policija potrebuje, in jaz vsekakor sem mnenja in mislim, da tudi vi, spoštovani kolegi, da je opremljenost, dobra opremljenost policije vsekakor ključna, tako za varnost državljanov kot celotno nacionalno varnost Republike. In ta opremljenost pripadnikov policije z osebno in dopolnilno opremo pa zagotavlja resnično nemoteno izvajanje vseh zakonsko določenih obveznosti, ki jih policija tudi ima. Seveda se bo v prihodnjem letu tudi investiralo . predvsem bom izpostavil informacijsko telekomunikacijsko opremo , tukaj bo šlo pet cela osem milijona evrov v opremo za zaščito podatkov, torej za sistem za čevanje zlorab mobilne telefonije, za šifrirno komuniciranje mobilnih naprav, za posodobitev računalniške in programske opreme, telekomunikacijske opreme za zagotavljanje širokopasovnega širokopasovnih omrežij in drugih struktur za omilitev oziroma preprečevanje kibernetskih napadov , ki so po mojem mnenju še vedno morda malce odmaknjeni in se v celoti ne zavedamo nekih tveganj, ki jih današnja tehnologija kljub vsem ugodnostim, ki jih imamo, seboj tudi prinaša. Če skočim, morda naprej na Ministrstvo za zunanje zadeve, tukaj je zvišanje predvideno za devet cela štiri milijona evrov v obeh letih, tako dva dva tisoč enaindvajset, gre pa resnično za povišanje, ki bo namenjeno predvsem predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta enaindvajset, seveda pa imamo določene stvari na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki so tudi zakonsko določene zadeve, ki nam jih , smo jih sprejeli oziroma podpisali z Evropsko unijo in smo jih seveda dolžni tudi izpolnjevati. Če se dotaknem predsedovanja, stroški predsedovanja so nekje označeni oziroma načrtovani na osemdeset milijonov evrov, za leto dva tisoč dvajset jih bomo porabili nekje triindvajset. Jaz mislim, da je za neko uspešno predsedovanje in neki zgled Evropski uniji, namreč to je en, eden največjih zunanjepolitičnih dogodkov, ki jih bo Slovenija gostila . pač Evropski uniji se na tej točki moramo pokazati kot zgledi , kot dobri in kot država, ki lahko doprinese k razvoju v Evropi. In zato so vsekakor potrebni dodatni kadri, okrepljene strukture, ustrezna infrastruktura in za vse to so seveda potrebna finančna sredstva in zato vsekakor takšno zvišanje podpiram. Bi pa tukaj mogoče vseeno dodal mojo osebno mnenje, da v zunanjo ali že kar nekaj let vlagamo premalo tudi ministri, ki so sedeli na teh položajih, so na določenih segmentih storili premalo za ugled Slovenije, vsekakor pa moramo razumeti, da v zunanji politiki v mednarodnem okolju pač velja neka moč, ki jo imaš, in ta moč je povezana tudi s sredstvi oziroma denarja, ki ga vlagaš v svoje strukture in s tem tudi kadre, in koliko pač imaš razporejene ljudi po svetu, ki ti lahko pomagajo pri ugledu države in tudi pri pridobitvi nekih določenih finančnih sredstev. Če grem še na Ministrstvo za javno upravo, ki ga tudi pokrivamo v Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. tudi to je povečanje šestindvajset cela dva milijona evrov natančno, skupaj sto štirideset milijonov evrov v letu dva tisoč dvajset. od tega se petintrideset cela osem milijona namenja na področju e upravljanja informacijskim infrastrukturi. predlagana so bila tudi sredstva za kritje investicij v energetske prenove stavb in druge vire energije v javni upravi. Kot sem rekel, znanost, informacijska družba, tukaj se čuti povečanje, to je zame vsekakor po mojem mnenju dobro, v to moramo vlagati in tudi določena tveganja vzeti v zakup. Kot sem rekel, se določene investicije bodo delale v razvoj širokopasovnih omrežij tako na MNZ kot na MJU, kar jaz osebno ocenjujem kot dobra. Pa morda, da ne bi preveč našteval teh številk, ki verjamem, da jih bodo še kolegi za mano dodobra obdelali, bi samo še enkrat se vrnil na znanost in razvoj, ki se meni osebno, pa verjamem, da tudi kolegicam in kolegom, lahko zdita kot ena pomembnejših vidikov v državi. Namreč, glavni cilj vlaganja tolikšnih sredstev znanosti in razvoj je predvsem večji izkoristek raziskovalnega potenciala, ki nam ga lahko raziskovalci, tako mladi kot starejši, dajo in njihove mobilnosti med akademsko in podjetniško sfero. In to intenzivnejše povezovanje ravno med gospodarstvom in pa raziskovalnim delom je tista ključna, ki omogoča razvoj znanosti, kulturi, gospodarstvu in tako dalje. In ne dolgo nazaj sem bil nov ECEDE-ju, in sem uspel govoriti z enim znanstvenikom z Inštituta Jožef Štefan in resnično to, kar počnejo na našem inštitutu so ene od zelo, zelo, zelo prodornih stvari na področju raziskav, tudi na ravni Evropske unije in tem strukturam je ustrezno treba seveda tudi finančno pomagati. No, toliko mogoče za zdaj, pa se bom pol še naprej. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Zvonko Černač, izvolite.